Hvala lepa, predsednik, za besedo. Seveda morda se bo slišalo za nekoga kontroverzno, ko na eni strani govorimo fiskalnem pravilu, po drugi strani pa govorimo, seveda, tudi o zniževanju davkov. Zdaj vsem tistim, ki morda dvomite v te zadeve, je treba seveda predočiti še eno zakonitost pri davkih, pa morda tudi o tem s predstavniki IMF-a pa OECD-ja, gospod Lenart, ni problema kadarkoli. Sem že velikokrat z njimi govoril, lahko še kdaj. Veste, povečevanje obremenitev dela, in pri nas, recimo, govorimo, o povečevanju obremenitev s prispevki pa z dohodnino, tako rečem, ne, pomeni lahko manjši davčni priliv. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno v našem primeru pride do tega, da ni konkurence, ni novih investicij, ni delovnih mest in zaradi tega je manj davkov in prispevkov. O tem govori tako imenovana Lafferjeva krivulja. Da ti z zviševanjem obremenitve zmanjšuješ finančni učinek, takole gre gor. Ne, tako da tukaj je teorija popolnoma jasna glede tega in večkrat predočena in tukaj ni nobenih težav v zvezi s tem. Kar z drugimi besedami pomeni, vedno je treba najti nek optimum tudi glede tega, da se investira, povečuje delovna mesta in tako naprej. In s tem se pa ne samo povečuje število delovnih mest, am tudi kvaliteto delovnih mest in večje dohodke in seveda zaradi tega tudi večje davčni prilive ob nižjih stopnjah. To je pač zakonitost, ki se je zgodovinsko, lahko gledate skozi različne davčne sisteme, pa boste dejansko do tega nekako prišli, kje je zdaj tista meja. In pri obdavčitvi dela, smo, kot je tudi predstavnica vlade rekla, na vem, na šestem mestu OECD-ja, smo zelo visoko. In ta obdavčitev dela seveda pomeni, da imamo odliv visokokvalificiranih ali pa, je eden izmed razlogov, bom tako rekel, eden izmed razlogov, da imamo odliv visokokvalificirane delovne sile v tujino. Prihaja pa k nam nizkokvalificirana delovna sila, za manjši denar in tako naprej in zaradi tega ustvarjamo manjšo dodano vrednost. Pa saj to imate podatke, lahko si pogledate, v katere države hodijo naši ljudje, s kakšno izobrazbo hodijo, skratka, hodijo inženirji, računalničarji, zdravniki, medicinske sestre, skratka, visoka izobrazba in kaj dejansko mi dobimo. Ampak to nas dejansko pelje v nazadovanje. Primerjalno gledano s, z drugimi državami nas pelje to enostavno v nazadovanje. Tako, toliko seveda zdaj o teh splošnih zadevah glede davkov. Lahko seveda govorim, pa nimam toliko časa, tako da, pa tudi ne bom toliko časa govoril. Tako da, zdaj pa glede tega predloga, ne. Glejte, na eni strani seveda govorite, vi govorite o tem, da imamo gospodarsko rast in da morajo tudi delavci od tega nekaj imeti. Glejte, s tem predlogom bodo delavci nekaj imeli. To je isto ali pa podobno, kot da bi delavcem dali neko subvencijo. Zmeraj se je treba spraševati, ali delavcem dati neko subvencijo ali pa nezaposlenim neko subvencijo ali pa povečati neke socialne prejemke in tako naprej ali pa vzpodbuditi tiste, ki delajo, na drugačen način, da bodo enostavno imeli večjo neto plačo. Zdaj, tista, bom rekel država, ki, bom rekel, želi imeti manj, ima, ali pa družba, ki želi imeti manjši vpliv na posameznika, bo razbremenila ljudi previsokih davkov. Tista država, ki pa želi imeti velik vpliv na posameznika in ki hoče prerazdeljevati, bo pa najprej pobrala, pol pa delila. Ne, tako da tukaj je seveda to popolnoma jasno. Zdaj, tukaj ste vsi navajali nek podatek OECD-ja delež davkov v bruto družbenem proizvodu. Šestintrideset Slovenija, osemintrideset OECD. Približno take številke so. Ja. Gospe in gospodje, to so povprečja vseh davkov in potem še vlada je še toliko, bom rekel, še napiše, kako je pa z obdavčitvijo delovne sile, da ta je pa pri nas previsoka, ampak tega v poslanskih skupinah vaši strokovci ali sami, kdorkoli je to pisal, niste povedali, ampak ta podatek je zavajajoč, ker govori o vseh davkih v BDP-ju in BDP je že tako ali tako problematična zornih kotov na eni strani, na drugi strani pa seveda vse davke daste noter, ne daste pa, kolikšna je obdavčitev dela, in obdavčitev dela je previsoka. Pa se lahko tule zdaj pogovarjamo o prispevkih, pa se lahko pogovarjamo o dohodnini. Namreč, to dvoje predstavlja obdavčitev, obremenitev dela, da sem bolj strokoven. Obdavčitev je samo dohodnina, tisto je pa obremenitev, če je širši izraz. In tukaj imate, dejansko imamo problem in o tem problemu govorimo že ne vem koliko časa, in če želimo, da bodo ljudje nekaj imeli tudi od gospodarske rasti, od razvoja in tako naprej, jim dajmo enostavno večje plače. To pomeni ta predlog. Ja in gospod Han pravi, to to dajete že ta petič in šestič in tako naprej. Ja, dali bomo še petkrat, pa šestkrat. Mogoče se bo kaj prijelo. Jaz ne morem pomagati. Ne vem, ponavljanje je mati modrosti, je nekdo rekel. Da boste pač doumeli, da ne morete na eni strani govoriti o preveliki obremenitvi dela in nekonkurenčnosti zaradi tega, na drugi strani pa enostavno nižati pred nekimi predlogi. Zdaj takoj dala, ko je dal predlog glede spremembe dohodnine, ko je dala to Nova Slovenija in povečala splošno olajšavo na sedem tisoč, mislim, da je bil predlog okoli sedem tisoč evrov, da se poveča splošna olajšava. Tukaj ni tega predloga, ampak je povečanje splošne olajšave na tri tisoč petsto. Takrat sem govoril o socialnem zornem kotu dohodnine, da se pri nas obdavčuje revščina, revščina v smislu, da imamo mejo revščino sedem tisoč, splošno olajšavo, pa tri tisoč tristo ali pa tri tisoč petsto. Drugimi besedami, mi obdavčujemo tistega, ki ima manj kot sedem tisoč, kar je meja revščine. Glejte, to je, sem takrat povedal, neetično, nemoralno in tako naprej in to naj ne bi delala nobena država, to je splošna zakonitost, vzemite tako ali drugače, ki presega vsak finančni učinek. Avstrija ima to mejo enajst tisoč evrov, enajst tisoč evrov je splošna olajšava v Avstriji. Druge države ravno tako vzamejo kot merilo splošne olajšave za vse mejo revščine, za vse, se vzame od revnega do bogatega, za vse. To, kar pravi Levica, da bo na eni strani seveda imel tisti, ki ima visoko plačo, od tega seveda več kot tisti, ki ima nižji davek. Ja, imamo progresijo, spoštovana Levica, imamo progresijo. In vi hočete imeti progresijo in se tega se morate zavedati, da je pač matematika eksaktna znanost in je pač odstotek, višji odstotek od višje osnove dejansko tudi več davka, kakorkoli vzamete. Ali pa, če znižujete davek, potem manj davka. Če bi pa vi radi delili, pa bi rekli, ne, vsak mora dobiti sto ali pa vsak hoče dobiti dvesto in tako naprej, to je čisto državniški dirigizem. To so se šli v nekem drugem sistemu, ki je na smetišču zgodovine. Tako da to, glejte, jaz mislim, da je najboljše, da se to zbriše iz uma tisti drug sistem, In zdaj seveda mnenje vlade, problem tega mnenja vlade je, da dejansko to zavrača in pravi, prestrukturiranje. Zdaj pa vi meni, spoštovana državna sekretarka, povejte, orise tega prestrukturiranja davščin. Kaj boste naredili? Vi ste zadolženi za davke na Ministrstvu za finance. Kako boste vi prestrukturirali te davke, če mi lahko to poveste? Tudi ne vem, a je to tako kot v koalicijski pogodbi, a lahko kaj natančnega poveste. Nekaj se govori o nekih različnih davkih, ki bodo prišli ven in tako naprej. Kaj boste naredili? Ne vem, mislim, da je premier je govoril o povečanju davkov dobička, minister za finance o davku na nepremičnine, nekdo drug je spet govoril o neki spremembi dohodnine. Ampak dajte, vi ste tista glavna oseba za davke na Ministrstvu za finance v tej vladi, vi kreirate davčno politiko in dajte nam, ne, natančno povedati, nič stopenj, samo kaj boste naredili. Povečali davek na premoženje, povečali davek na kapital, zmanjšali to. Glejte, to je prestrukturiranje, če vi govorite. Ampak dajte povedati, vi povejte, ne da jaz zdaj tukaj ugibam, pa govorim, kaj bi lahko bilo. Ne samo govoriti, ker glejte, tudi prejšnja ministrica Vraničar Ermana Ermanova je govorila o prestrukturiranju davkov. O prestrukturiranju davkov se pri nas v tem Državnem zboru govori že dve leti. Zdaj pa bi vas prosil, če lahko poveste, kaj boste naredili s posameznimi vrstami davkov. Glejte, tiste, ki imamo, zelo na splošno, ni treba iti v davke občanov, pa tisto na vikende davek, tisto pustite pri miru, tisti je prevelika natančnost, da tako rečem. Kaj boste naredili z davkom od dobička, z dohodnino, s prispevki, s premoženjskimi davki, z davki na kapital, pa z DDV-jem, pa premoženjskimi davki v tem prestrukturiranju? A boste kakšnega ukinili? Glejte, mislim, ker to bi res, a veste, dajte vsebino vašim besedam. To bi vas lepo prosil, če lahko date tukaj in zdaj vsebino temu prestrukturiranju davkov zaradi tega, da ne bi skozi govorili samo. Glejte, jaz mislim, da ljudje ne vejo, kaj je prestrukturiranje davkov. Ljudem povejte, ni treba meni. Tako da ljudem dajte povedati. Zdaj, kaj to seveda pomeni za gospodarstvo, a veste. Ja, gospodarstvo bo seveda ob pogodbah, ki imajo z zaposlenimi, iz te pogodbe so v bruto in seveda bo še vedno plačevalo toliko in toliko v bruto znesku. To je pač nek predpogoj v skladu s seveda pogodbami in tako naprej. Neposredno to res vi ste napisali, da neposredno ne pomeni zmanjševanja, ampak posredno pa imajo lahko vpliv na zmanjševanja ali pa na povečevanje, če bodo večje plače. Mi privoščimo, da bodo večje plače, tako da s tega zornega kota, glejte, tudi vi pravite, ni to najpomembnejše, davki niso najpomembnejši za konkurenčnost. Pa dajte rangirati, prosim, gospa to ste napisali v mnenju, samo to citiram. Dajte povedati še, kaj pa je bolj pomembno za konkurenčnost kot davki. Pa dajte mogoče nek vrstni red narediti, a je to tisti vrstni red, ki ga daje Svetovna trgovinska organizacija, a je kakšen drug vrstni red, če lahko tukaj, glejte, vas prosim, drugo vprašanje, če lahko navedete, kaj pa je tisto, ke je najbolj pomembno za gospodarstvo. Enostavnost poslovanja recimo recite ali pa kaj podobnega, saj imamo veliko teh kriterijev. To bi vas tudi prosil, kako vi tretirate, kaj je oziroma obravnavate, se opravičujem tujki, obravnavate kaj, kateri so elementi konkurenčnosti gospodarstva, ker to vi v vašem mnenju seveda tukaj pišete, ne. Tako da, glejte, tudi to, da vi pripravljate, nekateri pravite, kompleksno reformo, in tako naprej, mislim, da je gospod Lenart o kompleksnosti govori. Glejte, to jaz upam, mislim, da bo gospa državna sekretarka vam pojasnila, kaj bo ta kompleksna reforma pomenila, ne, katerekoli besede že tukaj uporabite, ampak malo dajte malo bolj biti natančni, to bi vas res prosil, no. Tako da zaenkrat imam jaz toliko. Rekel bi nekaj, ne, to mnenje vlade, ki ste ga tukaj napisali, poslanske skupine iz njega vzamejo samo tisto, kar jim paše in to mnenje vlade v določeni meri ni korektno zaradi tega, ker je enostransko tudi v posredovanju statističnih podatkov, mednarodnih statističnih podatkov, in ne poveste, kaj pomeni delež davkov v BDP. Lahko date tudi delež davka, delež dohodnine ali pa delež prispevkov za socialno zavarovanje v vseh davkih. Recimo to bi bil en pomemben podatek. Tudi OECD ga ima. Veliko bolj kot pa kot pa ta, ki ga vi zdaj tukaj navajate. Imate v statistiki OECD-ja tudi ta datum, ta podatek, in to se bo pa pokazalo, koliko je obremenitev dela v tem primeru, v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami. Delež prispevkov in delež dohodnine v vseh davkih. No, tako da, jaz bi prosil malo še dodatnih pojasnil vlade, če lahko dobim.